Der Europäische Auswärtige Dienst ist ein weiterer Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Ich halte diesen Dienst für eine Riesenchance, und ich wünsche Ihnen, geschätzte Baroness Ashton, viel Erfolg, Kraft und Gottes Segen beim Aufbau dieses Dienstes und bei Ihrer Arbeit in den nächsten Jahren. Ich möchte ausdrücklich auch dem Kollegen Elmar Brok und seinen Mitstreitern danken.

Hier wird in der Detailarbeit noch einiges zu tun sein.